Weibliche Genitalverstümmelung, das bedeutet die teilweise oder vollständige Entfernung der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane, das Zerfetzen der Klitoris, das Abschneiden der Schamlippen oder gar das Zunähen der Vulva. Alles schrecklich! Doch wir müssen es benennen, um klarzumachen, welches Leid Mädchen und junge Frauen weltweit erleben. weltweit Ja, rund 200 Millionen Frauen sind Opfer dieser abscheulichen Praktiken. Aber nicht nur in Afrika und im Mittleren Osten, nein, auch bei uns in Europa.

Sie gehört verboten und verfolgt, die Aufklärungs und Vermeidungsarbeit vor Ort entschieden gestärkt und der Schutz Betroffener garantiert in Europa und der Welt.